Zanima me, kam na najboljšo kavo v Mariboru. Predvajaj mi album skupine Siddharta. Zanima me, v katerih filmih igra Jurij Zrnec. Zanima me, kateri je najboljši tetover v Sloveniji. Zanima me, koliko povprečno stane tetovaža v Sloveniji. Zanima me, kam danes na koncert v Mariboru. Zanima me, kdaj je naslednja tekma Nogometnega kluba Maribor. Zanima me, kje v Sloveniji je najbolj najčistejša voda. Zanima me, katera radijska postaja v Sloveniji je najbolj poslušana. Zanima me, kateri kinematografi so danes odprti. Zanima me, kdaj je kolesarska dirka po Franciji. Zanima me, kakšen je bil rezultat na tekmi Anglija-Italija. Zanima me, katere slušalke so najboljše. Zanima me cena slušalk Audio-Technica ATX petdeset. Zanima me, kateri muzeji so odprti v nedeljo v Mariboru. Zanima me, kje si lahko ogledam slike Ivane Kobilice. Zanima me, katerega leta je Heineken kupil Laško. Zanima me, katera znamka mobilnih telefonov je trenutno na prvem mestu na svetu. Kje kupiti dodatke za Applove izdelke? Zanima me, koliko trenutno stane petindevetdesetoktanski bencin.